Entendez cette jeunesse consciente qui intime aux adultes et aux puissants d'agir maintenant pour le climat, pour les espèces, pour un avenir possible sur Terre. Cette jeunesse nous dit qu'il n'est plus urgent d'attendre, mais qu'il est urgent d'agir et de tout changer de fond en comble.

C'est la jeunesse qui nous guide et nous montre le chemin, elle qui ne veut pas se laisser entraîner dans cette marche aveugle, conduite par des aveugles et qui nous précipite tous vers un précipice.

Le temps de la justice climatique a sonné.